Wij praten hier inderdaad over één van de meest innovatieve sectoren van de Europese industrie

Alles wat de commissaris heeft gezegd klopt, maar de wereld van de concurrentie is veel harder dan men blijkbaar bij de Europese Commissie beseft.